2007. Obe krajiny zásadným spôsobom prepracovali a reorganizovali svoje systémy integrovaného riadenia hraníc a viditeľne posilnili svoje inštitucionálne a právne rámce. To sa uznáva vo všetkých správach schengenského hodnotenia. Obe krajiny v plnej miere vykonali schengenské acquis, čo je podľa Zmluvy o pristúpení a súčasného právneho rámca Európskej únie jedinou podmienkou na ich vstup do schengenského priestoru. V konečnom dôsledku Parlament svojim uznesením, ktoré bolo prijaté v júni tohto roka, veľkou väčšinou hlasov potvrdil, že Rumunsko a Bulharsko sú na vstup pripravené. Vyzývam preto všetky členské štáty, aby prijali rozhodnutie o rozšírení schengenského priestoru o tieto dva štáty výhradne na základe schengenského acquis a schengenských postupov, ktoré sú v súčasnosti platné. Som toho názoru, že členským štátom, ktoré už sú v procese vstupovania do schengenského priestoru, nie je možné ukladať dodatočné kritériá. Je teda na mieste, zo strany kompetentných orgánov, prijať potrebné opatrenia umožňujúce Rumunsku a Bulharsku pristúpiť do schengenského priestoru, keďže zoznam požiadaviek, ktoré tieto krajiny dostali pri podpise Zmluvy o pristúpení, splnili.